Devant ces combats, c'est le souvenir de la douleur arménienne qui nous revient, mais attention, Staline avait dessiné les frontières intérieures de l'URSS, afin que chaque République ait une ou plusieurs minorités et que le Kremlin puisse diviser pour régner. Si nous acceptions aujourd'hui la mise en question de ces frontières devenues internationales, c'est toute l'ancienne ère soviétique qui serait bientôt en flammes. Alors il ne s'agit pas de prendre parti, mais de ramener les belligérants à la table des négociations. Ce sera difficile.